Pretože až po ich vyhodnotení uvidíme, aký je skutočný stav jadrovej energetiky v Európe. Som presvedčený, že informácie získané zo záťažových testov nás postavia pred ďalšie kolo rozhovorov na túto tému, a to rozhovorov o novej bezpečnostnej politike Európskej únie v tejto oblasti. Preto dnes nespochybňujme úsilie Komisie o preskúmanie bezpečnostných rizík našich jadrových elektrárni a snažme sa získať čo najviac objektívnych informácii o ich skutočnom stave. Pomôže nám to pri našom ďalšom rozhodovaní o jadrovej bezpečnosti v Európe.